Geiz ist geil das war nicht nur der Slogan einer der erfolgreichsten und umstrittensten Werbekampagnen in Deutschland, nein, das scheint offensichtlich auch die Haltung des Rates zu sein, wenn es um den Haushalt für das kommende Jahr geht.

Weniger Geld für Kultur, weniger Geld für bürgerschaftliches Engagement, ja sogar das bekannteste und erfolgreichste Programm, Erasmus, wird mit Kürzungen belegt. Immer wieder wird auf die Bedeutung von Kultur und Bildung für gesellschaftlichen Zusammenhalt innerhalb der Union und die persönliche Entfaltung eines jeden hingewiesen. Darin zu investieren, fällt Ihnen aber offenbar im Traum nicht ein.

Zehn Prozent mehr fordern wir für Erasmus, Kreatives Europa und das Europa der Bürgerinnen und Bürger.